Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tisztelt Elnök Asszony! Valóban azt hiszem, hogy a Parlament többsége úgy gondolja, hogy igenis külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a Frontex, tehát a határvédelmi szerveknek, az európai határvédelmi szerveknek a munkatársai miképpen bánnak, és miképpen tartják be az emberi jogokat. De ezeket a mostani tapasztalatokat, ajánlásokat talán érdemes lenne egynémely tagországnak is a figyelmébe ajánlani, ugyanis nem kevés tagországi hatóság egyet konkrétan is említhetek a magyar hatóságok hát finoman szólva is nagyon embertelenül bánnak a menekültekkel. Állatokként etetik őket, ütik vágják őket, azonnali kiutasítás a következménye minden egyes Magyarországra való menekült belépésének, és ezek nagyon sokszor tragikus következményekkel járnak. Tehát amikor egy ország kriminalizálja, és Magyarország sajnos ilyen, kriminalizálja a menekülteket, amikor ütik vágják őket a magyar hatóságok, én ezt azért nem gondolom, hogy nem érdemelne további figyelmet.